til laga um breytingu á lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur um olíugjald og kílómetragjald og fleira með síðari breytingum með frumvarpi þessu er lagt til

tímabundin lækkun frá fyrsta júlí tvö þúsund og fimm til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimm á olíugjalds um fjórar krónur eða úr fjörutíu og fimm krónur í fjörutíu og ein króna á hvern lítra af gjaldskyldri olíu markmiðið með hinni tímabundnu lækkun sem gilda átti frá fyrsta júlí til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimm var að bregðast við óhagstæðri þróun á heimsmarkaðsverði á dísilolíu samanber við heimsmarkaðsverð á bensíni verð á dísilolíu á heimsmarkaði er enn óvenju hátt í samanburði við heimsmarkaðsverð á bensíni sé til viðmiðunar litið til nokkurra ára aftur í tímann eiga sömu forsendur nú við og sem fram komu þegar lög númer sjötíu tvö þúsund og fimm um tímabundna lækkun olíugjalds voru samþykkt óvissa er um hvernig heimsmarkaðsverð á bensíni og dísilolíu muni þróast innbyrðis á næstu mánuðum með vísan til þessa ástands er með frumvarpi þessu lagt til að hin tímabundna lækkun olíugjalds verði framlengd um hálft ár eða til fyrsta júlí tvö þúsund og sex fram að þeim tíma gefst færi á að yfirfæra betur innbyrðis samræmi milli olíugjalds bensíngjalds og kílómetragjalds þess ber að geta að í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex kemur fram að í tengslum við lögfestingu tímabundinnar lækkunar olíugjalds samanber lög númer sjötíu tvö þúsund og fimm kemur bensíngjald olíugjald og kílómetragjald að verða stillt frekar af innbyrðis áður en gildistími tímabundinnar lækkunar olíugjalds rennur út um næstu áramót þó þannig að miðað verði við að tekjur ríkissjóðs héldust þær sömu verði frumvarpið að lögum er áætlað að það muni leiða af sér um hundrað sextíu milljónir króna tekjutap fyrir ríkissjóð á árinu tvö þúsund og sex frá því sem miðað var við í forsendum fjárlaga tvö þúsund og